Signora Presidente, onorevoli colleghi, nonostante i progressi degli ultimi anni, nelle zone rurali le donne continuano ad avere difficoltà di accesso al mercato del lavoro e nei consessi decisionali. Affinché le donne possano beneficiare di regimi di aiuto nel settore agricolo, va innanzitutto riconosciuto il loro ruolo nell'impresa. Garantire protezione sociale alle donne attive in agricoltura è un elemento indispensabile per contribuire ad uno sviluppo moderno e sostenibile dello spazio rurale. Lo sviluppo professionale, la formazione, il perfezionamento delle donne in agricoltura sono altri elementi essenziali per assicurare lo sviluppo delle aziende agricole. La parità tra donne e uomini rappresenta un obiettivo fondamentale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Per realizzarla in agricoltura e nelle zone rurali è essenziale integrare la dimensione di genere nell'ambito della PAC e delle politiche di coesione nelle aree rurali, così come servono nuove azioni mirate ad incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nelle zone rurali nell'ambito del FEASR.